virðulegi forseti nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti aðdragandinn að þessu frumvarpi er sá að félagsmálanefnd alþingis hvatti til þess í áliti við síðustu breytingu á lögum um lánasjóð sveitarfélaga samanber lög númer hundrað þrjátíu og sex tvö þúsund og fjögur að eignarhlutdeild sveitarfélaga í sjóðnum yrði skilgreind lánasjóður sveitarfélaga hefur fram til þessa verið í óskiptri sameign sveitarfélaganna í landinu en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að eignarhaldi sjóðsins verði skipt og að hann verði framvegis rekinn sem opinbert hlutafélag sjóðurinn starfar á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö en samfara því rækir hann félagslegt og byggðalegt hlutverk sem endurspeglast í þeirri skyldu að tryggja sveitarfélögum jafnan aðgang að eins hagstæðu lánsfjármagni og kostur er á hverjum tíma breytingarnar sem frumvarpið gerir ráð fyrir miða að því að laga rekstur sjóðsins enn betur að íslensku fjármálaumhverfi og gæta þess um leið að þau sérréttindi sem sjóðurinn nýtur lögum

er gerð krafa um að lánveitingum sjóðsins verði einungis ráðstafað til verkefna sem hafa almenna efnahagslega þýðingu gert er ráð fyrir að hlutir geti einvörðungu verið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og fyrirtækja sem eru að fullu í eigu þeirra takmarkanir á meðferð hluta standa þó ekki í vegi fyrir því að sjóðurinn geti komist í eigu eins aðila en fyrirliggjandi drög að samþykktum sjóðsins gera ráð fyrir að einn einstakur hluthafi geti aldrei farið með meira en fimmtán prósent af heildaratkvæðamagni í félaginu á fundum nefndarinnar kom fram að hlutdeild lánasjóðs sveitarfélaga í heildarskuldum sveitarfélaganna að reykjavíkurborg frátalinni hefur aukist á undanförnum árum reksturinn gengur vel og sveitarfélög standa í skilum sjóðnum er heimilt að taka veð í tekjum sveitarfélaga sem er forsenda þess að hann geti boðið þeim hagstæðari kjör en almennir lánveitendur þrátt fyrir að sú tilhögun sé ekki óumdeild frá sjónarmiði samkeppnislaga réttlætist hún af hinu félagslega hlutverki sjóðsins nefndin telur rétt að fenginni ábendingu fjármálaeftirlitsins að leggja til þá breytingu að hið nýja hlutafélag yfirtaki allar eignir réttindi skuldir og skuldbindingar lánasjóðs sveitarfélaga frá og með útgáfu starfsleyfis í stað þess að miða við stofnun eins og gert er í þriðja málsl fyrstu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða fyrsta einnig leggur nefndin til að við umrætt ákvæði bætist ný málsgrein sem annars vegar kveður á um að sjóðnum sé eigi skylt að gefa út innköllun til lánardrottna sinna og hins vegar að sjóðurinn skuli auglýsa greiðslustað skuldaskjala tvívegis í lögbirtingablaðinu nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt breytingum sem ég fór hér yfir háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson skrifar undir álitið með fyrirvara einar oddur kristjánsson og lúðvík bergvinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er andvígur áliti þessu undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson jóhanna sigurðardóttir ellert b schram pétur h blöndal birkir j jónsson og magnús þór hafsteinsson með fyrirvara